Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Frau Hohe Vertreterin!

Das ist tatsächlich ein Moment, wo man fragen muss, ob denn die Regierung der Türkei so blind sein kann.

Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass auch die Minderheiten in der Türkei Angst haben. Lassen Sie mich noch einen Satz in diese rechte Ecke da oben richten.